Acest raport, precum și inițiativa Comisiei de a declara anul 2012 anul îmbătrânirii active și al solidarității între generații, pot fi un cadru necesar pentru a dezvolta noi direcții, inclusiv în politica de coeziune și dezvoltarea regională. Putem realiza și folosi studiile și analizele despre care se vorbește în acest raport pentru a determina noi criterii de alocare și susținere a unor regiuni care se confruntă cu o problematică diversă a femeilor în vârstă.

de intervenție medicală sau socială, structura familiei și rolul femeii în îngrijirea vârstnicilor pot fi elemente pe care Comisia să le includă în lista celor care definesc cadrul de elaborare a planurilor de dezvoltare regională la nivel național. Apreciez în mod deosebit acest raport și sunt convins că va produce efecte și în modul în care noi, în alte comisii, abordăm această problematică.